Tudtuk, hogy Németországba vitték őket, csak azt nem, hogy hová. Ha egy fehérvári cigány ember nem kap el, én benyúlok a kemencébe és kiveszek egy darabot. Gondoltam, kiveszem és hazahozom emléknek. Azt mondja erre Józsi fiam Anyám, ne nyúljál bele, mert fertőzést kaphatsz. Nem bánom én, fiaim válaszoltam. Honnan tudod, hogy a testvéredé vagy az apádé volt? kérdezett vissza. Elájultam, kivittek az égetőből. A magyar elnökség nevében szeretnék csatlakozni ahhoz a nemes kezdeményezéshez, amellyel az Európai Parlament és személyesen Buzek elnök úr ezen az ülésen meg kívánt emlékezni a roma holokauszt, a porajmos áldozataira. Miért fontos emlékezni? Nem kellene inkább a jövővel foglalkozni?

Férfiak, asszonyok, öregek és gyerekek. Sok sok gyerek. Ha élnének, ma sokan közülük európai uniós polgárok lennének. A visszaemlékezések egyöntetűen arról szólnak, hogy az auschwitz birkenaui cigánylágerben a családok, ellentétben a zsidó foglyokkal együtt maradhattak. Amint egy magyar holokauszt túlélő mondta azt még az SS esek is tudták, hogy a cigány családokat nem lehet szétszedni.

Az Unió ebből a mélypontból, a soa és a porajmos poklából született újjá a

Az alapító atyák álma az volt, hogy az európai népek együtt tagadják meg mindazt, ami az emberi élet ilyen végletes tagadásához, Auschwitzhoz és Birkenauhoz vezetett.

Ez azonban még mindig a múlt, mondhatná valaki. Hol van ebben a jövő? A magyar elnökség szerint igenis egyszerre kell a múltról és a jövőről beszélnünk. Amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök január 19 én a magyar uniós elnökség programját mutatta be az Európai Parlamentnek, azt mondta a roma stratégia kiemelt része a magyar elnökség programjának, mert Európa hiába okos, ha nincsen szíve. Márpedig Európának csak akkor lesz szíve, hogyha a legnehezebb helyzetben lévő társadalmi csoportok számára a szociális beilleszkedés lehetőségét megteremti. Én személy szerint is nagyon büszke lennék arra, hogyha nekünk mindannyiunknak közösen, az elnökség végére lenne egy elfogadott közös európai roma keretstratégiánk. A munka folyik, hála az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak az elkötelezettségéért. Ehhez szeretne a Tanács és annak magyar elnöksége hozzájárulni. Szeretnénk hozzájárulni annak a felismerésnek a megerősödéséhez, amely a romákban mint minden népben és népcsoportban Európában és a világban bárhol nem problémát, hanem gazdasági, kulturális és emberi erőforrást lát.